Domnule președinte, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Breedlove, a avertizat că forțele rusești care au amplasat rachete în Marea Neagră pot să controleze întreaga zonă a Mării Negre și să instaleze arme nucleare în zonă. Un alt avertisment a venit recent, acum câteva luni, de la șeful contraspionajului militar din Germania care din nou a spus Federația Rusă nu ne este o prietenă și trebuie să fim pregătiți pentru orice. România are a doua graniță externă ca dimensiune din Uniunea Europeană. Avem graniță cu Republica Moldova unde încă staționează trupe sovietice, avem graniță cu Serbia care practic se află sub control rusesc, avem graniță cu Ucraina, cu Marea Neagră, implicit cu Crimeea ocupată de ruși. Avem informații privind amestecul Rusiei în alegerile din multe state democratice prin bani și propagandă falsă. Războiul împotriva democrației a început. Trebuie să creștem finanțarea pentru securitatea Uniunii, să creștem finanțarea și să întărim agențiile europene care luptă împotriva terorismului.